Zwracam się do państwa z prośbą o poparcie tego protokołu, co znaczy, że mam odmienne zdanie od sprawozdawcy i jutro będę głosował przeciwko sprawozdaniu pana Mato z kilku powodów.

Polska flota prowadzi na wodach Mauretanii intensywne połowy i ich zaprzestanie będzie miało katastrofalne skutki. Poza tym polska flota odłowiła już całą dostępną kwotę, więc nie mam mandatu, żeby głosować przeciwko temu porozumieniu.

Stanowi to istotną lukę, ale nie może być powodem zerwania czy zamrożenia stosunków z Mauretanią. Nie poprawi to sytuacji i radykalnie pogorszy sytuację innych segmentów flot Unii Europejskiej.

Floty tych państw korzystają z możliwości połowów na wodach Mauretanii i nie mają dostępu do łowisk alternatywnych. Kilkumiesięczny okres bez możliwości poławiania miałby dla przemysłu bardzo poważne skutki finansowe.

Dodatkowo warto wspomnieć, że Komisja Europejska w grudniu 2012 r. dokonała już przelewu pieniędzy na rzecz Mauretanii, więc tak czy inaczej budżet Unii Europejskiej poniósł już koszty połowów w bieżącym sezonie. Dlatego zachęcam państwa do poparcia tego protokołu.